Consider și eu că trebuie să transmitem un mesaj ferm autorităților iraniene cu privire la necesitatea anulării imediate a condamnării la moarte pronunțată împotriva unor membri ai minorității arabe ahwaz, care riscă să fie executați în public în orice moment. Iranul trebuie să respecte dreptul acestor oameni la un proces corect, la asistență juridică și la informarea familiilor despre soarta lor. Cred, de asemenea, că se impune o solicitare imperativă de încetare a torturii în centrele de detenție și anchetarea obiectivă a abuzurilor de până acum.